În primul rând doresc și eu să salut propunerile Comisiei Europene cu privire la revizuirea normelor de cooperare orizontală în domeniul concurenței. Acestea urmăresc clarificarea condițiilor privind obținerea exceptărilor, reajustarea restricțiilor și informarea cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Criza economică și financiară a evidențiat necesitatea unei cooperări mai strânse pe aceste planuri și a unei reglementări economice comune la nivel global. Trebuie să evaluăm, de asemenea, posibilitatea schimbului de informații mai frecvent, la nivel internațional, în domeniul concurenței și eventualitatea unei guvernanțe globale în acest domeniu.

Prin urmare, consider că este nevoie, de asemenea, de o analiză a posibilităților de a introduce uneori regulamente de exceptare pe categorii pentru alte tipuri de acorduri orizontale.